Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, vous l'aurez compris au travers de ma première intervention, le Conseil est bien conscient des obligations découlant de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la nécessité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 Ces obligations sont et seront dûment respectées dans tous les travaux du Conseil. Vu le caractère universel de cette obligation, elle s'impose également dans le domaine de la gouvernance économique. Elle s'applique aux résultats contenus dans le rapport de la task force présidée par le président Van Rompuy et que le Conseil européen du mois d'octobre a fait sien.

Notre obligation qui s'applique tant au Conseil qu'au Parlement, notamment lorsqu'il s'agit pour nos institutions de définir la politique et l'action de l'Union en adoptant la législation dans ce domaine est de prendre en compte ces exigences.